Relațiile dintre Iran și Uniunea Europeană întâmpină dificultăți majore atunci când sunt atinse subiecte sensibile, precum cele ale programului nuclear iranian sau ale drepturilor omului.

refuzul dialogului nu poate decât să limiteze transferul de idei și cunoștințe asupra unor subiecte de interes pentru ambele părți. Țin să amintesc faptul că Uniunea Europeană este primul partener comercial al Iranului și, având în vedere obiectivul Iranului de a se alătura Organizației Mondiale a Comerțului, un parteneriat comercial mai strâns cu Uniunea Europeană ar ajuta Iranul în încercarea de a se conforma standardelor organizației. Atât timp însă cât partea iraniană nu se va arăta deschisă către cooperare, nu va putea exista un dialog constructiv între Iran și Uniunea Europeană.